Nem hiszem, hogy bárki vitatná rendszerszintű problémákkal állunk szemben, ami az adókikerülés különböző technikáinak alkalmazását illeti. Egyértelmű, hogy transznacionális vállalkozások vagy óriási vagyonnal rendelkező személyek sikerrel bújnak ki adófizetési kötelezettségeik alól, megbotránkozást váltva ki a polgárok részéről, és megingatva hitüket a közös teherviselés igazságosságában. Nem tehetünk úgy, mintha nem látnák egyes országok és állami intézmények cinkosaik és anyagi haszonélvezőik ezeknek a mechanizmusoknak, amelyek megmérgezik társadalmainkat és hiteltelenítenek kormányokat, intézményeket, politikai mozgalmakat is.

Kérdés, hogy most tesszük e meg ezeket a lépéseket vagy akkor, amikor még nagyobb károkat okoz a jelenség. A jogállamiság érvényesüléséhez ugyanis nem csak a törvények betartása, hanem a társadalmi igazságosság érvényre juttatása is szükséges. Ha pedig erre a jelenlegi politikusok nem képesek, akkor a polgárok újakat keresnek helyettük.